Voorzitter, ik wil rapporteur Karima Delli feliciteren met een sterk en vindingrijk verslag. In deze tijden van crisis is de sociale huursector van extra belang voor grote groepen mensen. Ik ben vooral blij met de nadruk op het feit dat ieder land vrij is om de doelgroep van sociale huisvesting zelf te bepalen, om fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen te garanderen. In Nederland is onder het mom van Europese staatssteunregels jaren geleden een lage inkomensgrens getrokken voor de sociale huur, die gezinnen die daarnet boven zitten volledig in de kou zet.

Dit verslag benadrukt wat wij al jaren zeggen, dat de Nederlandse minister naar Brussel moet gaan om wat aan de inkomensgrens te doen. Hij kan zich nu niet langer achter de EU verschuilen om dat na te laten.